Die Frage ist nur der Zeitpunkt.

Da bin ich offen, aber ich neige zu Folgendem Im Augenblick überwachen wir, ob die Mitgliedstaaten die beschlossene Richtlinie umsetzen.

Unter Hinzuziehung von anderen Maßnahmen Labeling, Eco Design, auch Maßnahmen, die in den Mitgliedstaaten gemacht werden und die nicht von der Richtlinie vorgeschrieben sind wollen wir dann noch vor Ende unseres Kommissionsmandats eine Prognose abgeben, ob die Geschwindigkeit der Umsetzung in den Mitgliedstaaten

auf der Basis der Analysen der Entwicklung auf europäischer Ebene, der Wirksamkeit Ihrer, unserer gemeinsamen Richtlinie, der nationalen Maßnahmenpläne.

Und der dritte Grund Gas ist sehr flexibel und daher der ideale Partner für erneuerbare Energieträger.

Wohl wissend, dass es in Sibirien, in der Arktis, in Nigeria, in Algerien ebenfalls erhebliche Umweltrisiken gibt? Wohl wissend, dass die Arbeitsbedingungen für Arbeiter in Sibirien nicht unbedingt sehr freundlich

Sinn! Ich neige zu einer ganzheitlichen Betrachtung. Umwelt ist unteilbar.

Das sollte unser gemeinsamer europäischer Ehrgeiz

die Europa braucht, durch shale gas abgedeckt werden, mit einer gewissen Eigenproduktion haben wir die beste Antwort auf die russischen Partner gegen deren Wunsch, langfristige Verträge zu haben, gegen deren Wunsch, den Gaspreis an den Ölpreis gekoppelt zu

Ich kann Ihnen aus vielen Gesprächen mit Moskau sagen, die größte Unsicherheit haben die Russen, wenn es um Schiefergas die Schiefergasrevolution weltweit, aber auch Potenziale in Europa

ab. Ich bin nicht blauäugig und nicht euphorisch. Ich rate uns zu einer politisch wissenschaftlichen Offenheit, die nur mit Demonstrationsprojekten entsprechend beantwortet werden kann. Das Thema Energiepreise bedarf einer längeren Erörterung. Einerseits sind hohe Energiepreise gut, weil sie der wirksamste wirtschaftliche Faktor für das Energiesparen sind. Der Verbraucher wird bei hohen Preisen sensibel. Das hört man als Autofahrer jeden Tag und mit smart metering zunehmend auch im Strom und Wärmemarkt. Umgekehrt aber könnte der Höchststand zumutbarer Energiepreise erreicht sein. Energiearmut ist nicht länger ein Fremdwort. Es gibt eine wachsende Zahl von europäischen Bürgern, die sich Mobilität, Wärme, Kälte, Licht, Kommunikation, ihre Öl und Stromrechnung nicht mehr leisten können. Da müssen die nationalen Sozialleistungen angepasst

spielen. Von regulierten Preisen halte ich

Markt. Noch immer haben in 20 unserer Mitgliedstaaten die Verbraucher einen regulierten Strompreis, der nicht Angebot und Nachfrage und nicht den wahren Kosten entspricht. In Spanien haben wir derzeit das Problem, dass durch regulierte Strompreise ein Defizit von 29 Mrd. Euro aufgelaufen ist, was jetzt zu zum Teil nicht unbedingt nachhaltigen Veränderungen bei der Förderung erneuerbarer Energien führt. Damit klar ist Wir wollen die erneuerbaren Energien weiter